Dovrà sollecitare un ripensamento dell'OMC, che sia capace di superare le difficoltà rispondere alle sfide dei nostri tempi. L'Europa deve fare il massimo sforzo per concludere gli importanti accordi bilaterali attualmente in fase di trattativa. Ma occorre ricordare che l'obiettivo principale della politica commerciale europea deve essere quello di spingere verso la creazione di un sistema di accordi multilaterali che siano la base guida di una globalizzazione più equa. Con la ratifica dell'accordo sulle agevolazioni degli scambi, l'Unione europea si presenta con le carte in regola al vertice di Nairobi. Questo primo accordo in sede OMC prevede un approccio innovativo su misura nei confronti dei paesi meno avanzati e in via di sviluppo, che permetterà loro di scegliere i tempi e i modi di attuazione degli obblighi. Auspico quindi che a Nairobi si definisca una chiara ed efficace strategia che rafforzi il commercio multilaterale.